Tisztelt Elnök Úr! Biztos Asszony! A holnapi szavazás után egy gyakorlatban alkalmazható, uniós polgárok számára is kézzelfogható irányelvvel lesz gazdagabb a közösségi igazságszolgáltatás, amelyek alapján végre az áldozatok, de a családtagjaik is megkaphatják a figyelmet és támogatást, és talán a velük kapcsolatos lépések összhangban lehetnek végre uniós szinten. A jelentős munkáért dicséret illeti Reding biztos asszonyt, Parvanova képviselő kollégámat, és Jiménez Becerril kollégámat elkötelezettségéért különösen. Különösen, amiért a jelentés erősségei közé tudták emelni a gyermek áldozatokra és általában az áldozat sajátos helyzetére való kiemelt odafigyelést. Külön örülök annak, hogy mindebben az áldozatvédelem érdekében a Budapest ütemterv elfogadásával a magyar elnökség is komoly szerepet vállalt. Akkor lesz sikeres ez az irányelv, ha mihamarabb átültetik tagállami szinten. Ha meglesz a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet, lesznek megfelelő szakemberek, és kialakul végre egy áldozatok helyzetére érzékeny hozzáállás. Ez az irányelv segíthet, hogy erősödjön a nemzeti igazságszolgáltatásba, és az európai érvényesítésébe vetett polgári bizalom.